Señorías, me gustaría empezar dando las gracias a los ponentes, con los cuales ha sido un honor trabajar, y entre todos hemos hecho un esfuerzo por conseguir un informe lo más ecuánime posible.

En cambio, en el año 2014 ha comenzado la recuperación económica.

En lo que respecta a la inflación, en el año 2013 la tasa media de inflación fue del 1,3 En cambio, en 2014 acabamos el año con tasas negativas de inflación, esto es, no cumpliendo el objetivo que tenemos marcado de tener una inflación por debajo pero cercana al

Creo que el Banco Central Europeo y su Presidente están haciendo un gran trabajo en conseguir la estabilidad en la zona del euro y están haciendo también un gran trabajo tanto el BCE como su Presidente en conseguir que los actores implicados hagan también su trabajo. Pero es cierto también que las medidas aplicadas por el Banco Central Europeo podrían haber sido más eficaces y más eficientes en lo referido a restablecer el crédito a la economía real. Somos conscientes de que los mercados financieros en la zona del euro están fragmentados y no hay una correcta transmisión de la política monetaria. Pero también tenemos que ser conscientes de que el Banco Central Europeo ha tenido que enfrentarse a un entorno muy difícil fruto de una crisis financiera, política y económica sin precedentes, y a una unión económica incompleta. Y no es tarea del Banco Central Europeo completar la unión económica, sino es, precisamente, darnos tiempo al resto de actores implicados en consolidar la unión económica y, en definitiva también, la unión política. Creo que es de justicia destacar la rápida reacción del Banco Central Europeo. Esa rápida reacción ha conseguido reducir los niveles de estrés en los mercados financieros de la zona del euro, y no solo eso, sino que también ha contribuido a restablecer la confianza en la moneda única. Prueba de ello son los tipos de interés y primas de riesgo a los que se financian los Estados miembros, especialmente aquellos que han sido más ambiciosos en cuanto a las reformas estructurales. Señorías, es momento de una acción conjunta. Una política monetaria expansiva tiene que ir acompañada de reformas tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Buen ejemplo de ello es mi país, España, uno de los países más ambiciosos en cuanto a reformas se refiere y uno de los países que estará, con total seguridad, a la cabeza del crecimiento económico durante este año. Las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo el pasado 22 de enero no tienen que ser un freno, no tienen que ser una excusa, para dejar de seguir haciendo reformas y seguir avanzando en la tan ansiada y necesaria Unión Económica y Monetaria, sino todo lo contrario las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo tienen que ser precisamente el incentivo que necesitamos para seguir haciendo ese gran trabajo que se tiene que

Porque, Señorías, no llevemos a engaño a los ciudadanos una política monetaria expansiva por sí sola no puede estimular la demanda agregada.